nous trouvons cela tout à fait normal, évident et naturel, alors qu'il s'agit d'un petit miracle.

Comme je l'ai dit hier, ceci est un grand moment de l'histoire européenne puisque la Présidence lettone symbolise à merveille la réconciliation entre l'histoire et la géographie européennes, mettant ainsi un terme à ce funeste décret d'après guerre qui voulait que l'Europe soit divisée en deux parties

et réglementaires en relation avec la mise en place du Fonds européen pour les investissements stratégiques.

Nous ne restons pas inactifs en ce qui concerne l'Union de l'énergie.

Voilà, Madame la Présidente, Monsieur le Président, quelques remarques inspirées par l'exposé succinct de la première ministre lettone. Je suis convaincu que la Présidence lettone et la Commission sauront travailler en étroite collaboration sinon en complicité accomplie.